Car c'est le grand paradoxe, la grande incohérence de l'Union européenne. D'un côté, la volonté d'imposer aux industries et aux agriculteurs européens des normes environnementales toujours plus lourdes, toujours plus exigeantes, et donc toujours plus coûteuses. Et de l'autre, aller toujours plus loin et toujours plus vite dans une logique de libre échange, d'abaissement des tarifs douaniers, de dérégulation et de suppression des protections. Derrière ce paradoxe, il y a une grande illusion, à la fois idéologique et naïve, celle que les autres puissances vont nous imiter, vont s'aligner gentiment sur nos standards et sur nos normes. Ce ne sera évidemment pas le cas, ils vont en profiter pour mener une concurrence déloyale avec d'autant plus d'ardeur. En imposant des normes toujours plus lourdes, vous sapez la compétitivité de nos entreprises, de nos agriculteurs.

Il faut sortir du modèle de libre échange, il faut relocaliser les activités humaines, protéger l'environnement et défendre notre économie.